de plusieurs candidats de l'opposition, dont le général Mokoko, qui avait d'ailleurs commandé les forces africaines en Centrafrique. Le Parlement européen se saisit, en général, des atteintes aux droits de l'homme ou des questions relatives aux régimes démocratiques douteux, et je pense qu'il est temps aujourd'hui de rétablir un certain nombre de vérités et de tenir un débat sur la situation au Congo Brazzaville.